við eða gert ráð fyrir svokallaðri fræðsluskyldu til átján ára aldurs og því tengt var sett á líka nýtt framhaldsskólapróf í nýjum lögum um framhaldsskóla í lögunum er svo sagt með leyfi forseta til að útskrifast með framhaldsskólapróf skal nemandi hafa lagt stund á nám sem svarar til níutíu til hundrað tuttugu eininga samkvæmt námsskrá og námsbrautalýsingum sem hlotið hefur staðfestingu ráðherra samkvæmt tuttugustu og þriðju grein nú er unnið að útfærslu laganna í framhaldsskólum um land allt og greinilegt að ýmsar hugmyndir eru uppi um það hvernig eigi að útfæra þetta framhaldsskólapróf meðal þeirra spurninga sem eru uppi er hvort nemendum verði gert að ljúka prófi í níutíu til hundrað tuttugu einingum eða hvort framhaldsskólapróf verði veitt nemendum sem þá leggja stund á nám í viðkomandi skólastofnun í eitt og hálft til tvö ár án þess þó endilega beinlínis að ljúka prófum eða þreyta próf í öllum þessum einingum ég vil grennslast fyrir um stöðu þessarar vinnu hvort þessi útfærsla liggur fyrir og hvort hæstvirtur menntamálaráðherra hefur eitthvert sérstakt viðhorf til þess hvernig eigi að skilgreina framhaldsskólaprófið enn fremur langar mig að kanna það hvort þessu hefur þá væntanlega fylgt umræða um það reiknilíkan sem framhaldsskólarnir fá úthlutað fjármunum samkvæmt og hvort ætlunin sá þá að skóalnrir fái greitt fyrir nemendur upp að átján ára aldri samkvæmt fræðsluskyldu óháð því hvort nemendur þreyta próf eða ekki því að hingað til hafa auðvitað fjármunir og fjárveitingar miðast við það að nemendur mæti í próf og einingafjöldinn sem er þá reiknaður miðast við það en nú þegar þessi hugmynd um fræðsluskyldu til átján ára aldurs er uppi velti ég sem sagt því fyrir mér hvort allir nemendur sem